Consiliul European din această lună are în intenție și tema referitoare la obiectivele naționale ale statelor membre și coerența acestora cu cele ale UE 2020. Desigur că metodele și direcțiile ce vor fi urmate de state sunt determinante în raport cu obiectivele, iar regiunile vor avea de gestionat noi provocări. De aceea, consider că politica de coeziune trebuie să fie susținută în continuare de Consiliu ca principal instrument al creșterii economice.

Reafirm convingerea că politica de coeziune este principalul pilon al dezvoltării viitoare, generatoare de creștere economică și ocupare a forței de muncă. Concret, aceasta ar presupune susținerea, prin proiecte, a specificității fiecărei regiuni, conform cu direcțiile ei de dezvoltare. Europa 2020 trebuie să fie Europa parteneriatelor eficiente, pentru a genera creștere economică și locuri de muncă.